Szkoda, że z pewnymi kosztami. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeden element, który cały czas nam umyka. Otóż musimy skoncentrować się nie tylko na regulacjach prawnych, ale także na konieczności zbudowania systemów sprawnej identyfikacji przede wszystkim dronów oraz innych pojazdów, które naruszają przestrzeń. Drugi element, równie ważny, dotyczy możliwości ich neutralizacji. Nad tym powinniśmy pracować niezwykle szybko, bo to tak naprawdę będzie decydowało